těchto skupin v rámci Evropské komise. Podporuji ji i přesto, že Komise přijala v květnu loňského roku horizontální pravidla týkající se složení a fungování vlastních expertních skupin, která v podstatě řeší tyto aspekty. Nicméně si myslím, že přesto tato zpráva poskytuje jasný rámec pro zakomponování doporučení Evropského parlamentu do implementačního postupu a také pro to, aby mohl Evropský parlament požadovat podání zpráv o celkovém postupu této implementace.